háttvirtur viðskiptanefndar sem er að finna á þingskjali hundrað níutíu og sjö um frumvarp til laga um breyting á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög það er einföldun reglna um samruna og skiptingu en þetta frumvarp felur í sér innleiðingu e e s reglna um að einfalda ákvæði um samruna og skiptingu hlutafélaga og einkahlutafélaga með því að fella niður kröfu um framlagningu skýrslu óháðs sérfræðings ef allir hluthafar eru háttvirtir níu samþykkir þetta frumvarp var lagt fram á hundrað þrítugasta og sjötta þingi en náði þá ekki fram að ganga einkum vegna athugasemda sem nefndinni bárust frá ríkisskattstjóra og var tekið tillit til þeirra við endurflutning málsins í vor og aðrir sem umsögn veittu um málið en það voru samtals átta gerðu ekki athugasemdir við frumvarpið um er að ræða innleiðingu á tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sjö um breytingu á tveimur tilskipunum eins og greinir í nefndaráliti tilskipunin tekur til hlutafélaga en gert er ráð fyrir samsvarandi breytingum til einföldunar í lögum um einkahlutafélög enda ákvæði um samruna og skiptingu svipuð í lögunum í frumvarpinu eins og það kemur

og hún lýtur að því að þrátt fyrir samþykki allra hluthafa um að falla frá gerð samrunaskýrslu skuli engu að síður lögð fram yfirlýsing frá endurskoðanda um að hve miklu leyti samruninn kunni að rýra möguleika lánardrottna á fullnustu í einstökum félögum en ríkisskattstjóri lagði áherslu á mikilvægi þessara gagna nefndin leggur engu að síður til efnisbreytingu á frumvarpinu að í stað þess að endurskoðandi veiti yfirlýsingu um það að hve miklu leyti samruni kunni að rýra möguleika lánardrottna á fullnustu í hinum einstöku félögum þá munu óháðir sérfróðir matsmenn gefa þá yfirlýsingu ekki þykir ástæða til að einskorða slíka yfirlýsingu við það að endurskoðendur gefi hana það er ekki þrengja skilgreininguna í hlutafélagalögunum en þar eru matsmenn í fyrstu málsgrein sjöundu grein laga um hlutafélög skilgreindir sem löggiltir endurskoðendur lögmenn eða aðrir sérfróðir dómkvaddir menn þessi breyting leiðir af sér nokkrar tæknilegar breytingar á fyrsta kafla frumvarpsins hvað varðar hugtakanotkun tilvísanir í önnur ákvæði og fleiri og eru þær breytingartillögur þess vegna nokkuð fyrirferðarmiklar og er að finna á sérstöku þingskjali númer hundrað níutíu og átta en efnisatriði máls breytingartillagnanna er það eitt sem ég nefndi að í stað þess að endurskoðendur veiti yfirlýsingu þá munu óháðir sérfróðir matsmenn það er löggiltir endurskoðendur lögmenn og aðrir sérfróðir dómkvaddir menn veita slíka yfirlýsingu undir þetta nefndarálit rita auk þeirrar sem hér sendur magnús orri schram guðlaugur þór þórðarson björn valur gíslason ragnheiður elín árnadóttir og margrét tryggvadóttir og nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum